virðulegi forseti niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar um helgina var afskaplega skýr hann var skýr um að það var ekki stuðningur meðal íslensks almennings við niðurstöðu úr samningum um þetta erfiða ágreiningsefni frá hausti tvö þúsund og átta hefur mikið verið unnið í að leita samninga um lausn á þessu máli í þessum sal var samþykkt umboð í þá veru í nóvembermánuði tvö þúsund og átta og þær tilraunir voru síðan endurvaktar með atbeina allra stjórnmálaflokka fyrir rúmu ári síðan í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna sem nú var haldin nú er ljóst að jafnvel besti samningur sem fenginn er með aðkomu allra stjórnmálaflokka að samningaferlinu var ekki ásættanlegur fyrir íslenska þjóð og það er augljóst að við unum þeirri niðurstöðu og verðum að gera það öll sem hér sitjum í þessum sal háttvirtur þingmaður formaður sjálfstæðisflokksins rakti það áðan í sínu máli að hann teldi að í þessari niðurstöðu fælist sérstakt vantraust á ríkisstjórnina ég tel að það felist ekki í þessu vantraust á það fólk sem allt hefur reynt að leysa þetta mál með samningum á undanförnum missirum og árum en fagna því tækifæri að alþingi fái að sýna í atkvæðagreiðslu stuðning við ríkisstjórnina í þeim erfiðu verkum sem hún stendur nú í virðulegi forseti nú tekur við framsetning raka íslands í þessu máli að útskýra málstað íslands og sækja fram fyrir málstað íslands vegna þess að við þurfum núna

evrópska efnahagssvæðisins að við höfum góð rök efnisrök fyrir því að við berum ekki ríkari skyldur en ráða má af þeirri tilskipun sem málið snýst um mörg þess raka eru þekkt aðstaða íslands í efnahagshruninu tvö þúsund og átta var sannarlega fordæmalaus og það er hægt að færa fyrir því gild rök og þau verða færð fram að þar höfum við gert það sem mögulega var hægt að ætlast til af íslandi til að bæta hag innstæðueigenda með því að breyta innstæðum í forgangskröfu við þurfum að vanda til málatilbúnaðar og skapa um hann ríka samstöðu

háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson nefndi áðan að hann vildi óska þeim til hamingju sem sögðu nei á laugardag ég vil eiginlega ganga gera og óska þjóðinni til hamingju með að hafa komist að niðurstöðu í þessu máli þetta var erfitt mál og þessi kosningabarátta og umræðan reyndi á ég óska þess jafnframt að þjóðin nái nú að brúa ágreininginn og nái að sameinast eftir þennan erfiða tíma það er mikilvægt að við förum að ná að sameinast um brýna þjóðarhagsmuni og setja þá í öndvegi þegar á bjátar það er óvissa um margt og það er óvissa um margt í lífinu og íslensku efnahagslífi nú við gerum allt það nú og vinnum að því öllum árum alla daga að draga úr þeirri óvissu nú til að gæta þessi að þessi